Señor Epitideios, quiero preguntarle si no ve usted la grosera contradicción entre lamentar la impotencia de algunos Estados miembros para hacer frente a la presión en sus fronteras exteriores y protestar, a voz en grito, cuando la Comisión toma una iniciativa precisamente para asegurar una capacidad europea de respuesta. Y si no ve usted la grosera contradicción entre hacer invocaciones a la fuerza armada o a la defensa y no reconocer que hace falta un instrumento europeo regulado por el Derecho europeo, por una ley finalmente europea y sujeta también a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que vincula a cada uno de sus Estados miembros ―también al suyo, señor Epitideios―.